Ich will noch zwei ganz kurze Bemerkungen machen. Die erste ist Frau Kommissarin Jourová hat gesagt Der Bereich Außen und Sicherheitspolitik fehlt hier. Das ist richtig. Leider konnte das mit der Verordnung nicht geregelt werden. Da muss man tatsächlich auch noch mal in die Verträge gucken, wie man das am klügsten machen kann ein großes und offenes Problem. Das Zweite ist meine Bitte, auch an die Kommissarin, Druck zu machen auch auf den Rat.

Es ist ganz, ganz wichtig, dass die ePrivacy tatsächlich hier in die Verhandlungen und noch in dieser Legislatur unter Dach und Fach kommt. Alles andere finden wir wirklich schlimm.

Es geht so nicht weiter.